Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani gostje, spoštovan gospod magister Baloh, spoštovani kolegice in kolegi. V imenu poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke pozdravljam obravnavo petega poročila o položaju romske skupnosti, še posebno zato, ker so sami želeli, da imamo to predstavitev. Tudi sam mislim, da lahko le v odprti razpravi in izmenjavi mnenj naredimo korak naprej. A pri tem pa moramo biti odkriti in pošteni. Ne pa da izpostavljamo samo dosežke in zglede tistih območij v Sloveniji, kjer ni večjih težav z Romi, in da hvalimo strokovne službe in posameznike, ki živijo na račun Romov in njihovih proračunov. Če namreč gledamo dokumente, ki so stari že pol stoletja ali več, lahko ugotovimo, da na nekaterih območjih, kjer živijo Romi, nismo naredili bistvenega napredka pri njihovem vključevanju v skupnost vseh občanov. Preden nadaljujem, moram nekoliko popraviti podatek v poročilu oziroma njegovi Prilogi štiri, saj je občina Krško, iz katere tudi prihajam, pred mesecem dni sprejela strategijo reševanja romske problematike v občini Krško za obdobje dva tisoč osemnajst-dva tisoč dvaindvajset. Čeprav je nekoliko zamujala s formalnim pogledom, pa je dejansko to občina, ki je v zadnjih letih naredila zelo veliko za reševanje romskega vprašanja. Kljub temu se iz navedenega dokumenta vidita pesimizem in nemoč, ki sta zelo zgovorna in pomembna tudi za našo razpravo. Iz njega je razvidno, da so v občini Krško vzpostavili dve legalizirani naselji z dostopom do pitne vode, elektrike, organizirano predšolsko vzgojo v samem naselju, na drugi strani pa so se, kot opozarja občina, na kmetijska zemljišča naselili Romi, ki živijo v improviziranih bivališčih, ki si električno energijo proizvajajo z agregati, pitno vodo pa imajo s na voljo iz skupne cisterne, kamor vodo dostavlja občina z gasilskimi cisternami. Kot ugotavljajo na občini, je položaj posameznikov znotraj romske skupnosti zelo različen. Tako z vidika premoženja, ki ga posredujejo, kot z vidika odnosa do okolja in do drugih pripadnikov svoje skupnosti, predvsem žensk in otrok. Skupno pa jim je, da so brez izobrazbe ali z nizko stopnjo izobrazbe, običajno nedokončana osnovna šola. Večinoma nezaposleni in prejemniki socialnih transferjev. Poseben problem predstavljajo mladostniki v obdobju, ko izgubijo pravico do osnovne šole. Redki končajo osnovno šolo in nadaljujejo z izobraževanjem na srednji šoli. Gre za populacijo, ki je prepuščena sama sebi, starševski nadzor je minimalen. Mladi padejo pod vpliv starejših, ki opravljajo dejavnosti na meji kriminala. Na ta način tudi mladostniki postavljajo ne obvladljivi in nepredvidljivi. Osnovne vrednote so jim denar, avtomobili in mobitel. Tako je navedeno v dokumentu, ki so ga sprejeli na občinskem svetu v Krškem pred mesec dni, torej gre za sveže, aktualne podatke, ki govorijo drugače, kot očitno meni vlada in njene službe. O težavah in neusklajenosti priča tudi zapis v poročilu na strani osemindvajset, kjer sta med pozitivnimi primeri navedeni občine Kočevje in občina Krško. Ta si je v primeru dveh naselij, ki nista predvideni za legalizacijo, do sedaj prizadevala pomagati trem družinam, da so se vselile v neprofitna stanovanja. Za eno družino pa si prizadeva pridobiti stanovanjsko hišo v eni izmed vasi. Občina je podoben model reševanja bivalnih razmer poskusila predstaviti državi in se s takšnim projektom prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo v letu dva tisoč šestnajst, vendar brez uspeha, saj takšen pristop ni bil med upravičenimi nameni sofinanciranja v okviru tega razpisa. V Slovenski nacionalni stranki zato menimo, da dosedanje politike in programi za reševanje romske problematike niso bile uspešne tam, kjer bi bile najbolj potrebne in to kljub precejšnjim vloženim finančnim sredstvom, ker za zdaj ni videti bistvene spremembe in predvsem ker očitno odgovorni za to ne razumejo ali nočejo razumeti problema na terenu. Hvala.